Diese 1 bis 5 lesen sich umso dramatischer, wenn Sie sich z.

Aber auf der anderen Seite gibt es Positionen wie die der Kommission und auch meine, die solche Probleme durch bestimmte Vorgänge gar nicht erkennen.

In anderen Regionen aber sehr wohl!

Dem stehen aber Menschen ohne Schulausbildung und ohne Berufsausbildung entgegen, die keine Chance am Arbeitsmarkt haben. Ich ersuche die Kommission, diese Frage sehr rasch mit den betroffenen Mitgliedstaaten in einem Problemlösungsdialog zu lösen.